herra forseti ég vil lýsa sérstakri ánægju með tóninn í þessari umræðu það er vandasamt fyrir stjórnvöld í hverju landi sem stendur andspænis voðaverkum af þessu tagi að móta ábyrga og vandaða stefnu stjórnvaldið þarf líka að mynda samstöðu þess vegna vil ég lýsa ánægju minni með þá varfærnu nálgun sem lýsir af bæði ræðum hæstvirts utanríkis og innanríkisráðherra í þessari umræðu það er auðvelt að styðja þá stefnu sem þau hafa að minnsta kosti til þessa tjáð

allir hafa fylgst hafa fyllst harmi og sorg gagnvart þeim voðaverkum sem unnin voru í parís við verðum hins vegar að gæta að því með hvaða hætti viðbrögð okkar bæði stjórnvalda og almennings verða það skiptir mestu máli að þau verði ekki til þess að ýta undir það að hermdarverkasamtökin sem fóru fram í nafni illskunnar þau nái einhverjum af þeim markmiðum sem þau hafa sett sér það er líklegt að tilgangur þeirra sé margþættur í fyrsta lagi að ýta undir það að ríkisstjórnir sem eiga í höggi við þá og fara með vopnum gegn þeim

upplausn öngþveiti reyna að etja þjóðfélagshópum saman helst leiða til blóðugra átaka sem geti sett þessi samfélög í upplausn í fjórða lagi er eitt af markmiðunum vitaskuld það að leggja að rótum hins opna og frjálsa samfélags sem einkennir okkar samfélagsgerð þess vegna mega viðbrögð okkar ekki verða til þess að þrengja réttarríkið ekki leiða okkur nær lögregluríkinu ekki leiða til þess að hatursorðræða skapist gegn flóttamönnum sem eru á flótta undan þessari sömu ógn og alls ekki leiða til þess að einhvers konar illvirki eða hatursorðræða